Ich habe zwei Dinge aus der Reise aus dem Sudan mitgenommen Erstens den Glauben an die Überlebensfähigkeit des Südsudans und zweitens, dass es keine Alternative zu diesem Glauben an die Überlebensfähigkeit gibt. Aber wie bei einem kleinen Kind ist es auch bei diesem jungen Staat notwendig, dass wir ihn begleiten bis zu seiner Selbständigkeit. Da ist einfach die internationale Gemeinschaft gefordert.

Als österreichischer Abgeordneter ist es mir ein besonderes Anliegen, schließlich ist Österreich der größte Gläubiger im Pariser Klub. Ich denke, dass man hier mit gutem Beispiel vorangehen muss, und auch wenn es Aufgabe der Mitgliedstaaten ist, ist es doch ganz wichtig, dass es unter der Obhut der Europäischen Union eine sehr gute Koordination der Mitgliedstaaten gibt. Das Zweite, das ich hier ansprechen möchte, ist die Patt Situation, in der wir uns befinden Auf der einen Seite der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes, und auf der anderen Seite aber auch der Wille und die Notwendigkeit, die Gelder aus dem